Die Frage der Entlastung des Rates ist seit Jahren ein institutioneller Auseinandersetzungspunkt zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat.

Der Rat hat sich bisher dieser Sicht nicht angeschlossen. Zurzeit vertritt er den Standpunkt, dass er da er operative Mittel aus dem Kommissionshaushalt nutzt mit dem Kommissionshaushalt auch entlastet worden ist. Ich will nicht wiederholen, welche Erklärungen und Positionen ich und die anderen Kolleginnen und Kollegen im Haushaltskontrollausschuss in diesem Zusammenhang schon vom Rat gehört haben. Ich will nur sagen, es waren viele, und sie waren meiner Meinung nach nicht immer kohärent. Mir ist wichtig, dass der Rat nun bereit ist, auf einer politischen Ebene und nicht mehr auf der Ebene der Generalsekretäre die meiner Meinung nach kein ausreichendes politisches Mandat dafür hatten zu verhandeln, was er uns durch ein Schreiben nach der Entscheidung des Haushaltskontrollausschusses zur Entlastung des Rates hat wissen lassen. Für dieses erneute Angebot will ich der Ratspräsidentschaft meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Verhandlungsangebot mit einer möglichst hochrangigen Verhandlungsdelegation nutzen sollten. Und ich bin der Meinung, dass wir diese Verhandlungen nicht vorbelasten sollten. Deswegen habe ich meiner Fraktion empfohlen, sich an dieser Stelle zu enthalten.